Hvala lepa. Zdaj, nisem ravno strokovnjak za pisanje zakonodaje, tudi ne seveda Zakona o javnem naročanju, ampak vse te anomalije, ki obstajajo in se bodo ob ob tej razpravi o implementaciji tega zakona pokazale, seveda vse so na mizi. Zakon je pač v tem primeru treba odpreti in to te stvari seveda regulirati. Ali je možno na neki način inženiring firme kar izločiti? Najbrž ne. Mislim, ker glejte, praksa ne kaže, da bi bile zdaj kar vse inženiring firme po vrsti takšni izvajalci, o kakršnih govorite. Jaz poznam nekaj primerov dobrih inženiring firm, ki so prav tako odlično izpeljale projekte pa morda celo resnično niso imeli nobenega zaposlenega recimo delavca ali pa tudi ne lastnih strojev. Torej, vse je seveda odvisno od ot poštenih namenov posamezne firme. Se je pa dogajalo marsikaj. Jaz sem imel z javnimi naročili kar nekaj v preteklosti prakse in sem doživel eno in drugo. Zato pravim: zanesljivo bomo zakon odprli in to relativno kmalu in takrat seveda primere, slabe primere iz prakse in seveda tudi dobre primere upoštevali, da se zakon popravi. Očitno pa je, glede na informacije, ki jih imamo predvsem, bi rekel, s strani izvajalcev, ne toliko s strani naročnikov, kot sem rekel občine, ali pa drugi naročniki, se n na samo vsebino zakona z doslej niso ravno pritoževali, s strani izvajalcev pa slišimo, da problemi so, in seveda, ko bomo vse skupaj posedli za mizo in se začeli dogovarjati o nujnosti sprememb, jih bomo seveda tudi izvedli. Noben zakon ni napisan tako dobro, da ne bi mogel biti napisan še bolje. Tisto, kar pa sem bral, bom rekel, malo zgodovino sprejemanja tega zakona; veliko, bi rekel, kritik je bilo že ob samem sprejemanju takrat izrečenih. Tako s strani opozicije kot tudi gospodarstva, predvsem obrti in podjetništva, tako da mislim, da je seveda prav, da se po dveh letih, ali dveh letih in pol, zakon odpre in da se te bojazni, ki so bile takrat ob sprejemanju zakona izrečene, da se bodo pojavljale, preverijo, če se pojavljajo, in da se seveda temu ustrezno zakon tudi spremeni. Torej, odgovor ministra za javno upravo vsekakor je, da bomo zakon odprli.